Madame la Présidente, nous sommes quelques uns dans cet hémicycle à considérer que les droits de l'homme sont des valeurs fondamentales non seulement pour l'Union européenne et ses citoyens mais pour l'ensemble de l'humanité.

Les pays de l'Europe occidentale ont été particulièrement touchés.

Or, depuis quelques années, notamment depuis les attentats du 11 septembre 2001, le respect des droits de l'homme dans ces pays régresse. Les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme sont là pour le montrer. Un nombre croissant d'États membres sont de plus en plus régulièrement condamnés.

Il y a les débats sur ce qui relève du droit européen et ce qui relève des droits nationaux et il y a la question de la compatibilité entre la Charte européenne des droits fondamentaux et la CEDH, certains États membres cherchant à réintroduire les réserves qu'ils ont mises dans la Charte dans les débats sur l'adhésion à la CEDH, alors que tous les États membres sont parties

Il y a ceux qui disent que l'adhésion de l'Union européenne ne doit pas mettre en cause les compétences de la CJUE. Pour avoir participé à de nombreuses rencontres avec les juges de cette cour, je ne vois pas non plus où est le problème. La CJUE intègre les droits fondamentaux dans sa jurisprudence depuis

D'autres encore s'inquiètent des compétences de la CEDH au delà du territoire de l'Union européenne. Mais c'est sa nature et j'oserais dire que c'est au moment de l'intégration de l'article 6 qu'il fallait poser ces questions. En réalité, le problème est que certains États membres cherchent à mettre en cause le contenu même de la CEDH et le rôle de la Cour européenne et, pour cela, ils sont prêts à tout. Sur ces bancs, nous sommes un certain nombre qui défendons une conception universelle et indivisible des droits de l'homme. Nous refusons le deux poids, deux mesures en matière de droits de l'homme. Nous pensons que pour être crédibles dans les combats qu'ils prétendent mener au niveau international en faveur des droits de l'homme, l'Union européenne et ses États membres doivent commencer par balayer devant leur porte.

Ces États membres qui n'ont de cesse de s'affranchir de leurs obligations en matière de droits de l'homme. Ce n'est pas la Cour qui a évolué, contrairement à ce que j'ai entendu, c'est le respect des droits fondamentaux par les États membres. Depuis bientôt deux ans, on nous parle d'adhésion rapide. Il est temps de passer aux actes.